Herr Präsident! Es mag sich ja um ein Missverständnis oder um eine großzügige Interpretation der Visa für touristische Zwecke oder auch um eine bewusste Provokation handeln, die regelwidrige Ausstellung von Aufenthaltstiteln, welche Italien ja nicht zum ersten Mal einsetzt, muss jedoch endlich ein Ende haben.

Damit droht auch das Scheitern des Schengen Systems insgesamt.

Und die EU will sich hinsichtlich des Sozialtourismus eben auch nicht die Hände schmutzig machen.